Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, il n'y aura pas de projet européen d'avenir tant que la jeunesse continuera d'être sacrifiée sur l'autel de l'austérité européenne comme aujourd'hui.

Il faut lui allouer au moins 21 milliards, comme le demande le Bureau international du travail.

Ce projet doit inclure un mécanisme d'allocation d'autonomie pour chaque jeune lui permettant de se former et d'accéder au premier emploi. Un plan européen de conversion de tous les emplois précaires en emplois stables devrait être envisagé la mise en place d'un statut européen du stagiaire avec des droits nouveaux et des débouchés sur l'emploi une action en direction des grandes entreprises pour qu'elles s'engagent sur des objectifs chiffrés de création d'emplois durables des jeunes Mais, au delà, je pense qu'il faut un grand plan européen d'investissement d'avenir pour les services publics et la transition écologique la mise en place dans chaque pays d'un salaire minimum puisque M.

de plus, le programme Erasmus doit s'adresser au plus grand nombre en augmentant le nombre de bourses et en introduisant une progressivité en fonction du revenu des familles.